Mancano, ahimè, due settimane per poter ricevere la donazione di midollo osseo. Entro fine mese, questo bambino di 18 mesi deve arrivare a trovare il donatore. Non è ancora stato trovato, faccio appello a tutti voi aiutiamoci tutti assieme affinché questo bambino di 18 mesi, entro fine mese, possa trovare il giusto donatore.